Je voudrais ainsi rappeler que le Conseil considère que ce que l'on appelle le paquet législatif Lisbonne, dans le domaine budgétaire, dont fait partie ce règlement, doit se limiter strictement à une mise en œuvre technique des conséquences du traité de Lisbonne. Autrement dit, la transposition du cadre financier pluriannuel actuel en un règlement ne devrait représenter qu'une simple transposition des perspectives financières existantes. La proposition de la Commission va exactement dans cette direction et, à ce stade, le Conseil ne souhaite donc pas discuter d'une révision du cadre financier pluriannuel. Ceci dit vous l'aurez compris nos positions sont assez éloignées, mais je suis convaincu que, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, nous arriverons à un accord sur ce règlement, au plus tard, notamment, lors de nos négociations dans le cadre de la conciliation budgétaire qui doit aboutir fin novembre